Mám k tomu dva důvody za prvé, podle mého soudu ten program odporuje jednomu z hlavních principů, které jsou zakotveny ve Smlouvách a sice principu, kterému říkáme subsidiarita. Podle mě tady jasně platí, že investici do výzkumu nejlépe udělá ten, koho se ten výzkum týká, tedy konkrétní firma a nemá o tom vůbec rozhodovat Evropská komise.

Ono to je asi pravda, ale velmi záleží právě na tom, kdo investuje do výzkumu. Podle mě mají investovat firmy.

Myslíte, že tyhle věci vznikly z dotací, které přerozdělil nějaký úředník?

Takže bych to asi uzavřel větou, kterou řekl sir Humphrey z jistého seriálu, a sice, že Dotace jsou na to, co lidé nechtějí, protože to, co chtějí, to si koupí.